Señor presidente, se hace un poco complicado hablar de presupuestos cuando nos enteramos de las noticias que ocurren en Estrasburgo, pero creo que tenemos que seguir trabajando y que no pueden cambiar la agenda de la Unión Europea. Y por eso quiero empezar agradeciendo el excelente trabajo que ha realizado todo el equipo negociador del Parlamento Europeo, pero también el comisario Oettinger y el ministro Löger, y especialmente quiero felicitar al señor Viotti porque ha sabido liderar unas negociaciones presupuestarias que evidentemente eran complicadas. Una vez más hemos estado al borde de la crisis presupuestaria, a punto de un no acuerdo, porque el Consejo no ha sabido o no ha querido entrar en unas negociaciones serias. Y así no se construye Europa, porque estamos hablando de un presupuesto que representa tan solo un 1 del PIB. Estamos hablando de aumentos irrisorios desde el punto de vista presupuestario pero que son importantísimos para los ciudadanos.

o 150 millones de euros extras para los programas de investigación, que son clave para nuestro futuro

o 160 millones de euros más que van a dar oportunidades y esperanzas a nuestros vecinos. Y esto es lo que el Parlamento Europeo ha conseguido. Y esto es lo que en un principio nos negaba el Consejo. Y la verdad es que ha sido bastante triste ver como algunos líderes europeos bloqueaban este presupuesto, después de hacer discursos grandilocuentes que, evidentemente, estaban llenos de europeísmo barato. Porque la velocidad se demuestra andando, y de eso trata el presupuesto, de traducir la razón de ser de esta Unión Europea en cosas concretas y de hacer realidad proyectos inimaginables. Y, proyectos, por cierto, que nadie, mucho menos terroristas, van a conseguir paralizar, porque tenemos que seguir defendiendo los valores de la Unión Europea, de la paz, de la convivencia y de la solidaridad, pese a quien le pese.